Ce soir, une nouvelle fois, nous partageons les constats notre politique migratoire ne fonctionne pas suffisamment bien c'est le moins qu'on puisse dire et cette stratégie globale que nous appelons tous, au fond, de nos vœux est une nécessité. Vous avez parlé, Monsieur le Commissaire, de volonté politique. Nous attendons de vous que vous provoquiez vraiment ce momentum cet élan pour pousser les États à considérer que les frontières externes sont européennes, qu'il y ait de vraies mesures d'accueil et nous serons près de vous qui soient l'expression de la solidarité européenne, de la responsabilité ou du partage de responsabilité, comme vous l'avez dit.